Herr Präsident! Vieles in der Welt ist in der Tat besorgniserregend, besonders die Tatsache, dass ein Viertel der Weltbevölkerung in instabilen und bedrohten Staaten lebt. Herr Juncker sagte mal Wir müssen unsere Art zu leben verteidigen auch militärisch. Müssen wir das wirklich, und sollten wir das? Wenn zwei Züge aufeinander zu fahren, dann hilft es nicht, den einen zu bewaffnen man muss ein anderes Gleis benutzen. Für uns hieße dieses Gleis eine andere Politik eine Wirtschaftspolitik, die auf Ausgleich setzt, auf Gerechtigkeit im globalen Kontext. Leider folgen diese beiden Berichte einer anderen Philosophie, einer anderen Logik. Sie setzen auf Abschottung und Militarisierung, auf ein militärisches Kerneuropa, das ohne Konsensprinzip über Krieg und Frieden entscheidet. EU Rüstungsprogramm, Verteidigungsfonds, military mobility PESCO, Kampfgruppen aller Art all diese Projekte werden in den Berichten gepriesen. Doch wir meinen, sie sind gefährlich, und einige speziell der Verteidigungsfonds sind zudem illegal. Denn laut Artikel 41 Absatz 2 des EU Vertrags verstoßen sie gegen geltendes Recht.

Dieses Rechtsgutachten werden wir morgen der Öffentlichkeit zugänglich machen.